Gospod predsednik. Seveda se tudi v naši stranki, zavedamo, da gre tudi za, tukaj za zelo kompleksno pravno vprašanje. kar se tiče nove ustavne presoje, moram reči, da se je v naši stranki ne bojimo in tudi z veseljem pričakujemo. Kot veste, je ustavno sodišče glede istega vprašanja v preteklosti enkrat že odločilo diametralno nasprotno. In tudi v konkretnem primeru je odločilo za pet proti štiri. mi smo prepričani, tako kot tudi nekateri ustavni sodniki, da je odločitev o tem, ali bo država v celoti financirala tudi zasebno šolstvo vprašanje, ki bi moralo soditi v polje zakonodajalčeve presoje. In ne v polje ustavnosodne presoje. Pri nas sedeminpetdeseti člen ustave določa, da je osnovna šola obvezna in da je brezplačna. Razumeti jo je treba, tako jo tudi številni ustavni sodniki razumejo, v smislu, da morajo imeti vsi otroci možnost in pravico obiskovati brezplačno osnovno šolo. In potem pravici in možnosti je zadoščeno z javno, kvalitetno javno šolo. Kaj bo naredilo ustavno sodišče, ne vem . Tudi ne upam presojati. Bi pa si želela, da enkrat dokončno pove, ali ustavno sodišče res meni, da je treba zasebne šole financirati v celoti. Debata o kompromisnem predlogu, prav imate, sprejela je ta kompromisni predlog, da bi razrešili to dilemo tudi naša stranka, je pokazala, da nasprotniki te ideje ne želijo , ne želijo, kompromisa. Želijo popolno izenačitev. Sto - sto. Samo to je za njih primerno. In tukaj bi želela, da odloči ustavno sodišče ali pa zakonodajalec. Tako da tudi mi smo se zdrznili, predsednik, ob vaši izjavi, da iščemo novo večino. Tako da še enkrat vas prosim, ali, se vaša stranka in vi osebno zavzemate, da vendar poskušamo ta ta, zakon sprejeti, ga spraviti pod streho, potem pa bomo tako ali tako videli, kaj bo reklo ustavno sodišče, pri čemer, še enkrat, tako pomembno odločitev bi se zakonodajalec , po našem mnenju, moral pridržati zase in jo ne prepustiti ustavnemu sodišču. Hvala lepa.